Ja już ponad dziesięć lat żyję w Schengen, jeżdżę sobie po całej Unii Europejskiej, granic nie zauważam, bo one są niewidoczne, ale dalej są. I to właśnie te bariery sprawiają, że rozwijamy się wolniej, niż byśmy mogli, i dlatego musimy je ciągle, systematycznie, krok po kroku znosić. I dziś właśnie stawiamy kolejny dobry krok w kierunku osiągnięcia prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. Usunięcie ograniczeń dotyczących lokalizacji danych przyczyni się nie tylko do wzrostu gospodarczego, ale będzie kolejnym elementem łączącym obywateli w bardzo konkretny i odczuwalny sposób w obrębie naszej Unii. Te nowe przepisy, a w szczególności zasada transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych, zapewni przedsiębiorcom ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak, przedsiębiorcy będą mogli efektywniej, łatwiej i taniej prowadzić działalność w różnych krajach i nie będzie im już towarzyszył obowiązek powielania systemów informatycznych i magazynowania ich w różnych miejscach. Tą regulacją sprawimy więc, że przedsiębiorcy będą czuli się pewniej, wchodząc na nowe rynki, i będą coraz częściej korzystać z usług w chmurze, a badania wykazują, że nowe przepisy dotyczące swobodnego przepływu danych nieosobowych sprawią, że unijna gospodarka będzie generować dodatkowo 8 miliardów

z Komisją Europejską, również z Radą, że w tym rekordowym tempie tak efektywnie została ta sprawa załatwiona.